Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Wenn Ende dieses Monats das Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und Japan beginnt, sollte eigentlich zunächst nur ein Thema im Mittelpunkt stehen die Katastrophe, die in Verbindung von Erdbeben, Tsunami und der noch anhaltenden radioaktiven Verseuchung über die Menschen in Japan hereingebrochen ist, und welchen konkreten Beitrag die EU, ihre Mitgliedstaaten und Völker kurz mittel und langfristig zur Überwindung der Folgen leisten können. Noch einmal deshalb auch mein aufrichtiges Gefühl der Anteilnahme an das japanische Volk! Angebote der partnerschaftlichen Hilfe bei der Überwindung der Katastrophe müssen wir gerade auch mit Blick auf die Pakistan Debatte, die wir geführt haben sofort unterbreiten. Insbesondere bei der Zusammenarbeit zur Sanierung kontaminierter Gebiete und bei gemeinsamen Erforschungen und Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energie sollte der Gipfel Konkretes beschließen. Die mögliche Vertiefung unserer Handelsbeziehungen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit durch ein entsprechendes Abkommen sollte nicht in dem Unglück begründet liegen. Daher sollten die Verhandlungen nun auch nicht überhastet beginnen, sondern in aller Sorgfalt geprüft werden, mit Blick auf die unterschiedlichen Traditionen und Lebensweisen. Angesichts der Größe und Stärke der beiden Ökonomien sollten wir bei der Vereinbarung eines umfassenden bilateralen Handelsvertrags besondere Sorgfalt walten lassen.

Deshalb sind langfristige Folgenabschätzungen gefragt, die zu den jeweiligen Kapiteln und Aspekten der einzelnen künftig vertraglich zwischen der EU der 27 und Japan vereinbarten wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit durchgeführt werden müssen. In diesem Sinne sollte das Europäische Parlament als Mitentscheidungsorgan aber auch die Öffentlichkeit in die Mandatserteilung eingebunden werden.